virðulegi forseti við ræðum hér eins og fram hefur komið tillögu til þingsályktunar um styrkingu leikskóla og fæðingarorlofs sem er lögð fram hér af þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þessi tillaga er framhald af fyrri tillögu þegar að við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lögðum fram tillögu bæði hundrað fertugasta og öðrum og hundrað fertugasta og þriðja löggjafarþingi um leikskóla að loknu fæðingarorlofi og þau undur og stórmerki gerðust í því meirihlutaræði sem við búum við á íslandi að tillagan var samþykkt á hundrað fertugasta og þriðja þingi sem þingsályktun númer fimm hundrað fjörutíu og þrjú þingsályktun sú hún fól það í sér að skipaður var starfshópur sem hafði það hlutverk að meta þá kosti þess að bjóða leikskólavist við lok fæðingarorlofs það er við tólf mánaða aldurinn eins og fæðingarorlofi var þá háttað og er enn starfshópurinn skilaði ágætri skýrslu sinni í maí tvö þúsund og fimmtán nú sem leið og ber hún heitið skýrsla starfshóps vegna þingsályktunar um leikskóla að loknu fæðingarorlofi það er eiginlega skemmst fá því að segja að í skýrslu starfshópsins var niðurstaðan sú að það væri mjög mikilvægt að börn ættu greiðari aðgang að leikskólavist heldur en nú er og að það varðaði með skýrum hætti hag hvers og eins barns óháð búsetu hvort að það á þess kost að vera leikskólanemi eða ekki það er það sé mikilvægt að jafna aðstöðumun hvað þetta aðgengi varðar einnig kom fram í þessari skýrslu að það væri talinn ótvíræður þjóðhagslegur ávinningur á því að börn eigi kost á leikskólavist á árinu tvö þúsund og þrettán voru starfræktir tvö hundruð fimmtíu og sjö leikskólar í landinu og þeir höfðu innan sinna veggja á þeim tímapunkti um tuttugu þúsund börn og þá er í rauninni staðan sú að þorri allra barna í hverjum árgangi sem hafa ná tveggja ára aldri fram að grunnskóla sækir leikskóla þar til grunnskólanám hefst það er má segja að það gildi um vel flest börn á aldrinum tveggja til þar til grunnskólinn tekur við þannig er í raun og veru staðan þannig núna að afloknu fæðingarorlofi og þar til leikskóli kemur til sögunnar að þá erum við í raun og veru með óbrúað bil og þetta hefur verið í umræðunni um langa hríð að þetta bil sé óbrúað og foreldrar hafa verið að bjarga þessu tímabili með ýmsu móti með því að skiptast á með því að sækja

ungbarnaleikskólar eru til og einhverjir einkaleikskólar sem taka við börnum mjög ungum en ekki hefur enn þá til heildstætt kerfi sem að hefur tekið við börnum af afloknu fæðingarorlofi svo viðunandi sé í þessari ívitnaðri skýrslu sem ég nefndi hér áðan sem kom núna í maí tvö þúsund og fimmtán og er ágæt að mörgu leiti og nær mjög vel yfir þessi mál það kemur fram mjög eindregin sú afstaða þeirra sem að koma það er bæði menntamálayfirvalda og sveitarfélaganna að það sé komið að því að taka næstu skref í þessum efnum auðvitað er það svo að það dugar ekki viljinn einn í þeim efnum og það eru þá sérstaklega nefnd þar til þrjú viðfangsefni sem þarf að ganga í í fyrsta lagi er talað um kostnaðinn sem af þessu hlýst í öðru lagi er talað um húsnæðið húsnæðisþörfina sem er auðvitað mjög mikil eftir landshlutum og sveitarfélögum í þriðja lagi er talað um menntun leikskólakennara sem að er þáttur sem þarf að horfa til nú ef við byrjum á því að nefna hér þann fyrsta þátt sem kom fram í skýrslunni sem viðfangsefni ef ég leyfi mér að kalla það svo sem er kostnaðurinn þá er rétt að taka það fram í þessari umræðu að af hálfu vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þá hefur verið litið svo á allt frá stofnun flokksins þá höfum við þingflokkurinn á hverjum tíma lagt fram ýmis konar mál fyrirspurnir og frumkvæði í því efni að rétt væri að leikskólastigið væri gjaldfrjálst við höfum líka á sveitarstjórnarstigi

þar væri um að ræða fyrsta skólastigið og mikilvægt væri að öll börn gætu notið þess án tillits til efnahags eða óháð efnahag það var þegar á hundrað og þrítugasta löggjafarþingi sem að þingsályktunartillaga var flutt hér í þinginu þess efnis að leikskólinn yrði gjaldfrjáls og hún hlaut ekki samþykki eins og okkur væntanlega er nokkuð ljóst en eins og nú er þá er í raun og veru heildarframlag forráðamanna barna ef að farið er yfir stöðuna í landinu í heild um átján prósent að meðaltali það er foreldrarnir eru að greiða um átján prósent en samfélagið eða útsvarið stendur straum af

rekstur leikskólanna hefur auðvitað mikinn kostnað í för með sér og veldur miklum útgjöldum en við teljum að sá ávinningur sem fæst af öflugri faglegri og sterkri leikskólastarfsemi sé umtalsvert

leikskóli framtíðarinnar sé án gjaldtöku enda sé þar um að ræða gunnþjónustu samkvæmt skilgreiningu auðvitað er það alveg ljóst að þar með erum við enn komin að hinum margþættu og flóknu samskiptum ríkis og sveitarfélaga að því er varðar rekstur samfélagsins og við höfum nú rætt þau mál hér undir ýmsum yfirskriftum við höfum verið að ræða það að því er varðar aðkomu sveitarfélaganna möguleika á tekjuöflun sem tengist ferðaþjónustu og uppbyggingu vinsælla ferðamannastaða það er skemmst að minnast yfirfærslu verkefna sem lúta að málefnum fatlaðra við getum talað um mál sem hafa verið í umræðunni að því er varðar tónlistarskólann eða þá bara yfirflutning grunnskólans á sínum tíma og það fjármagn sem þar fylgdi og síðari tíma efasemdir um að það fjármagn hafi verið fullnægjandi miðað við þær kröfur sem við höfum síðan gert til grunnskólans þetta í fyrsta lagi þannig að það er okkar markmið sem sé að leikskólinn sé gjaldfrjáls grunnþjónusta og við teljum að það sé raunar umhugsunarefni að við þurfum hér á árinu tvö þúsund og fimmtán að standa sérstakan vörð að grunnskólinn sé án gjaldtöku það er ekki svo því miður það eru töluverð útgjöld sem fjölskyldurnar þurfa að leggja í fyrir grunnskólann það eru pappírar pennar límstifti möppur og ýmislegt þar af lútandi fyrir utan skólamáltíðirnar sem að ættu líka að vera hluti af gjaldfrelsi gjaldfrjálsri þjónustu það er auðvitað heilmikið verkefni framundan að því er varðar leikskólakennaramenntunina og þar er auðvitað ekki hægt að staldra við öðruvísi heldur en að benda á kjör leikskólakennara og mikilvægi þess að hvetja ungt fólk með sértækum hætti til náms í leikskólakennarafræðum og þá má velta því fyrir sér hvort hægt sé að beita tímabundið sérstökum aðgerðum í gegnum lánasjóð íslenskra námsmanna eða eitthvað slíkt til að örva ungt fólk til náms í leikskólakennarafræðum hér hef ég fyrst og fremst dvalið við leikskólahlutann en að okkar mati er mikilvægt að leikskólavist barnsins geti hafist þegar fæðingarorlofi foreldra lýkur þannig að það komi aldrei rof í þetta ferli allt saman í þessari þingsályktunartillögu sem að við leggjum fram hér til umræðu og umfjöllunar og raunar er það þá viðfangsefni framkvæmdarvaldsins ef að þetta verður niðurstaðan að fara í það að framkvæma þessa stefnu alþingis ef af verður þá erum við að tala um lengingu fæðingarorlofsins upp í átján mánuði úr þeim níu sem það varir nú en dvöl barns á leikskóla geti þó hafist við tólf mánaða aldur það er það séu einhver sveigjanleg skil þarna

mér fannst það og okkur í sjálfu sér ekki skaða tillöguna að setja það fram þannig að þessi skil gætu verið sveigjanleg með tilliti til mismunandi aðstæðna fólks og mismunandi eiginleika barna því að börn eru nú fólk og allavega fólk sem að hefur alls konar þarfir sýn og vilja en ekki síður kannski í anda þess sem að hefur verið vaxandi í umræðunni því miður hefur sú umræða kannski ekki ratað nægilega vel inn í menntamálaráðuneytið undir stjórn illuga gunnarssonar en það er mikilvægi þess að leggja aukna áherslu á sveigjanleika milli skólastiga það er leikskólinn og andrúm og kennsluaðferðir og hugmyndafræði leikskólastigsins nái betur inn í grunnskólann og það verði ekki það sem stundum er kallað bóknámsrek það er það verði alltaf þrýstingur svona texta og læsisþrýstingur inn í leikskólastigið heldur kannski ekkert síður á hinn veginn að leikskólahugmyndafræðin nái og eigi greiða leið inn í grunnskólann

og ekki síður framhaldsskólinn og háskólastigið eins og nú er haldið á málum er þetta því miður meira þannig að þarna eru skilin gerð enn skarpari og nú síðast með væntanlegu könnunar eða efnis eða matsgerð í upphafi framhaldsskólans sem í raun og veru setur framhaldsskólann í algjörlega nýja stöðu gagnvart grunnskólanum þannig að ég bið nú um að fólk festi sig nú ekki of mikið í þessum tölum sem hér eru nefndar það er átján mánuðir eða tólf heldur kannski skoðum við þetta fyrst og fremst með þeim augum að hér sé verið að horfa til þess að skilin geti verið sveigjanleg en tillagan geti auðvitað líka snúist um það að þau séu skarpari í anda þess sem nú er tillagan er í raun og veru í þrennu lagi og þar gerum við ráð fyrir sjö manna starfshópi sem að sé áfram leiddur af mennta og menningarmálaráðuneytinu eins og var um starfshópinn sem byggði á hinni fyrri þingsályktunartillögu en þar komi að líka fulltrúi velferðarráðuneytis fjármála innanríkis samband sveitarfélaga félags leikskólakennara og fulltrúi vinnumálastofnunar sem er vörsluaðili fæðingarorlofssjóðs starfshópurinn gerir í raun og veru tillögur um þrennt í fyrsta lagi lengingu fæðingarorlofs í átján mánuði og fjármögnun þess í öðru lagi afmörkun þess tímaskeiðs sem sveitarfélögum á að gefast til þess að lengja

leikskólinn alls staðar í öllum sveitarfélögum geti boðið öllum ársgömlum börnum í gjaldfrjálsan leikskóla og fjármögnun þess í þriðja lagi þar sem bent var á í skýrslunni nauðsynlegar lagabreytingar til að styrkja stöðu leikskólanna sem fyrsta skólastigsins í menntakerfi landsins þar sem að skýrsluhöfundar bentu á að væri ábótavant í löggjöfinni að þetta væri skýrt hlutverk og verkefni sveitarfélaganna í tillögunni er gert ráð fyrir að ráðherra leggi síðan tillögur starfshópsins fyrir alþingi eigi síðar en fyrsta maí tvö þúsund og sextán og hér er sem sé tillögu sem er í beinu framhaldi af fyrri tillögu sem að hlaut

og auk þess hefur hún hlotið mjög afgerandi stuðning frá sveitarfélögunum og ég tel mjög mikilvægt að við vindum bráðan bug af því að koma þessu í framkvæmd og má segja að þessi tillaga sé að því leytinu til skyld ýmsum öðrum tillögum sem hér hafa komið fram tillögu um umbætur í húsnæðismálum og fleiri slíkar að það snýst allt saman um það að gera ísland að raunverulegum valkosti fyrir ungar fjölskyldur fyrir ungt fólk að búa ungt fólk sem horfir víðar heldur en bara á ísland sem mögulegan stað til þess að festa rætur ala upp börnin sín læra vinna og njóta lífsins þannig að við þurfum að girða okkur í brók að því er varðar umbúnað allan um barnafjölskyldur um þar með leikskólann fæðingarorlofið lánasjóð íslenskra námsmanna húsnæðismál

og hvað það annað sem við þurfum að gera betur í til þess að ísland sé verulega góður og öflugur valkostur fyrir ungt fólk sérstaklega með börn ég vil líka þar og í því sambandi nefna fjarskiptamál sem að er gríðarlega mikilvægur þáttur ekki síst út um land þar sem þau eru í lamasessi mjög víða og koma beinlínis í veg fyrir það að sum svæði á íslandi séu raunhæfur valkostur fyrir ungar fjölskyldur að hefja sinn búskap hvað þá að halda honum áfram forseti ég hef þá lokið yfirferð yfir þessa þingsályktun sem er hér er lögð fram þessa þingsályktunartillögu og legg til